forseti það hefur verið rætt meðal annars í dag um mikilvægi sjávarútvegsins og bent á það sem menn

ekki að minnka og hefur og hefur vægi hans aukist í íslensku þjóðlífi og mikilvægi þess hér fór til dæmis háttvirtir þingmenn ásbjörn óttarsson yfir það að það er erfið staða sem blasir við í sjávarútveginum hvað varðar ýmsar aðstæður og vísaði þá sérstaklega í aflasamdrátt og sömuleiðis þær ógnir sem steðja að sjávarútveginum hvað varðar fyrirætlanir stjórnvalda um fyrningarleiðin ég ætla ekki að fara yfir það hér virðulegi forseti um það hefur verið fjallað mjög mikið af ástæðum og áhyggjum þeirra aðila sem bera sjávarútveginn fyrir brjósti og átta sig á mikilvægi hans fyrir þjóðarbúið þær eru mjög skiljanlegar þegar fyrningarleiðin er annars vegar það hefur hins vegar farið fram hjá mörgum að í þessum mjög svo langa stjórnarsáttmála sem var gengið frá hér fyrir nokkrum vikum síðan og þar er held ég einn lengsti stjórnarsáttmáli sem saminn hefur verið þar er ýmislegt meðal annars um sjávarútvegsmál þar í kaflanum á blaðsíðu ellefu um brýnar aðgerðir þá er það fyrst og efst talað um það að knýja á um frekari fullvinnslu afla hérlendis með því meðal annars að skoða hóflegt útflutningsálag á fisk og eða óunninn afli verið settur á íslenskan markað á íslensku heitir þetta að setja skatt á útfluttan fisk og þetta er talið brýnt í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar eðlilega hefur ekki mikið farið fyrir þessu í umræðunni þar sem fyrningarleiðin hefur verið meira áberandi og önnur mál sem ég ætla ekki að nefna hér og eru gríðarlega stór en ég hefði áhuga á því að fá að vita hjá hæstvirtum ráðherra hvort hann ætli að fylgja eftir þessu atriði sem nefnt er brýnt í stjórnarsáttmálanum það er að setja skatt á útfluttan fisk ef svo er hvenær verður það gert og hvað verður þetta hár skattur ég held að það sé afskaplega mikilvægt að þeir aðilar sem að þessum málum koma og þar með talið við þingmenn og þjóðin fáum að vita af því